À quelques jours de la réunion du sommet de l'Eurozone, le 11 mars prochain, il me semble important d'affirmer que l'idée même d'un pacte de convergence et de compétitivité est bonne et hautement souhaitable. Comprenons nous bien. Le pacte de compétitivité n'est pas et ne sera pas en tout cas, dans mon esprit, c'est clair dans la version telle qu'elle est actuellement discutée, négociée et envisagée, un document de plus, un simple catalogue de vœux pieux qui jamais ne verraient le jour. Il s'agit bien de l'affirmation solennelle de l'approfondissement du pilier économique de notre Union monétaire. Il s'agira d'un saut qualitatif vers plus de convergence entre les économies de la zone euro, vers un niveau plus élevé de coordination politique, notamment dans des domaines de compétences nationales lorsque ceux ci sont essentiels pour accroître notre compétitivité, car l'intensité de la lutte économique mondiale rend absolument vital l'accroissement de la compétitivité de notre région du monde. Cet accroissement passe par le renforcement de la lutte contre les dettes publiques, par la stabilisation de notre monnaie et par le rapprochement de nos systèmes économiques, sociaux et fiscaux.

Je crois que ces débats sont un peu stériles, un peu inutiles, en tout cas déconnectés des préoccupations de nos concitoyens.